Hvala lepa za besedo. Glede na razpravo o rodnosti bi želela podati nekaj osnovnih podatkov, in sicer: V Sloveniji rodnost upada že od prve polovice osemdesetih let, najnižjo stopnjo rodnosti v Sloveniji beležimo v letu dva tisoč tri, in sicer ena cela dvajset. Od takrat naprej je bilo mogoče opaziti trend počasnega zviševanja stopnje rodnosti, ki v letu dva tisoč sedemnajst znaša ena cela dvainšestdeset in nas uvršča v povprečje držav članic Evropske unije. Demografski trendi v Sloveniji so povsem skladni s trendi v skoraj celotni Evropi, zato je pripisovanje vzrokov nizke rodnosti neustrezni socialni ali družinski politiki, ali celo odsotnosti slednje, neproduktivno in lahko celo škodljivo za iskanje učinkovitih rešitev. Slovenija ima namreč zelo dobro delujočo socialno in družinsko politiko, kar se kaže v nizki stopnji tveganja revščine in socialne izključenosti ter visoke kakovosti življenja otrok in družin. Glede črtanja odstavka, po katerem se pomoč ob rojstvu otroka dodeli v obliki dobroimetja, menimo, da se zaradi zagotavljanja namenske porabe sredstev iz proračuna izplačilo pomoči ob rojstvu otroka uvede v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano in tako naprej. Ja. lepa. Upravičeni straši bodo lahko pri izbranih zainteresiranih ponudnikih izbrali potrebščine za otroka v vrednosti dvesto osemdeset evrov, lahko bodo opravili pri nakup bodo lahko opravili pri več ponudnikih do vrednosti dvesto osemdeset evrov. Pomoč ob rojstvu otroka je v bistvu univerzalna pravica, namenjena staršem vseh novorojenčkov, ne glede na materialni položaj družine, saj na ta način sredstva porabijo za namen, za katerega v bistvu staršem tudi pripada. Uvedba tega dobroimetja je bila določena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je začel veljati sedemnajstega tretjega dva tisoč osemnajst. Zaradi zamika pri predvidenem sprejemu predloga novele zakona in zaradi uvedbe avtomatskega informativnega izračuna pri uveljavljanju letnih pravic iz javnih sredstev ter predvidene reorganizacije centrov za socialno delo, ki zahtevata celovito nadgradnjo informacijskega sistema, se določba o dobroimetju začne uporabljati prvega januarja dva tisoč dvajset, ko bo tudi za to pravico mogoča informacijska podpora. Predlagatelji tudi zatrjujejo, da je razmerje med nižjim, za družine s tremi otroki, in višjim, za družine s štirimi ali več otroki, nepravično, saj družina s tremi otroki prejme višji znesek dodatka za veliko družino na posameznega otroka, - to je sto dvaintrideset evrov na otroka - kot na primer družina s petimi otroki, kjer pač pride na šestindevetdeset evrov na otroka, ali družina s sedmimi otroki, kjer dobijo oseminšestdeset evrov na otroka. Potrebno je poudariti, da država že z otroškim dodatkom nagrajuje, če lahko tako se izrazim, vsakega naslednjega otroka, saj je znesek otroškega dodatka za drugega višji kot za prvega otroka, za tretjega, in nadaljnje otroke višji kot za drugega. Dodatek za veliko družino, je letni prejemek, namenjen družini z vsaj tremi otroki, da se velikim družinam zaradi tega, ker imajo več otrok, ne poslabša materialni položaj. Če bi na dodatek za veliko družino gledali kot na prejemek za posameznega otroka, bi lahko rekli, da je najbolj nepravičen do družin z enim ali dvema otrokoma, ki tega dodatka pravzaprav sploh ne dobijo. Imajo pa družine z vsaj štirimi otroki tudi precej drugih ugodnosti, ki jih bom pa naštela v nadaljevanju, in sicer nižjo letno dajatev v višini petdeset procentov letne dajatve za osebna vozila, družina z vsaj štirimi otroki do osemnajstega leta starosti, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se razvršča v drugi cestninski razred B, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičena do enkratne pomoči v višini razlike v ceni med cenejšo in dražjo vinjeto. Davčna olajšava za vzdrževane otroke progresivno narašča in znaša na primer za prvega otroka dva tisoč štiristo šestintrideset celih dvaindevetdeset evrov, za četrtega vzdrževanega otroka pa šest tisoč sto sedeminosemdeset celih petinosemdeset evrov. Pravica do plačila prispevkov, ko eden od staršev zapusti trg dela zaradi varstva in nege vsaj štirih otrok. Ob koncu ali pa naj zaključim s stališčem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je evidentno tako doma kot v tujini, da ima Republika Slovenija izredno učinkovito in eno izmed najboljših družinskih politik na svetu. Hvala lepa.